Dolgi lasje, zelene oči, odprta usta, kateri stojita samo dva zoba. Resen, skoraj poslovni obraz, s sončnimi očali, ki zakrivajo oči, zaprta usta, resna, dolgi lasje, s prameni. Starejša gospa, katera se ji leta že poznajo na koži, z modrimi očmi. Skoraj kot nebo, ja, pa barva se. Blondinka, umetna, ima pa veliko preveč fasade na sebi, ličil. Na sliki je primerek moškega osebja. S črnimi lasmi, rjavimi očmi, ušesa, usta, nos, obrvi. Trudi se biti zamišljen, ampak vidi se, da je poziral. Poziral fotoaparatom. Fotografom. Primerek nasprotnega spola, ženska. Osebek na sliki ima svetlo modre oči, dolge lase. Trudi se imeti skrivnostni pogled, ampak je majčkeno nagajivo. Rahlo ji vleče v nasmešek. Primerek ženske, s kratkimi lasmi, rahel pogled izpod čela. Videti je, kot da ima eno ketno okoli vratu, pozlačeno. najbrž je na povodcu in zato gleda izpod čela. Mogoče pa išče gospodarja, da se mu iztrga iz rok. Primerek moškega osebka, modre oči, skoraj resen pogled. ker se mi zdi, da hoče biti nekam zapeljiv. Krajše lase, pristrižene, pa mislim, da ima glavo na vratu. Rahel nasmešek, ki mu ga zavija v desno. Moški, temnejše polti ali pa je zaspal na soncu. Izgleda, da slabo vidi, saj nosi očala. Tudi on ima nos, usta, ki so rahlo odprta. Očala so pa zataknjena za ušesa. Tudi on ima glavo na vratu. Ima kratke lase. Mlajša ženska, svetle oči, tudi njo se drži glava vratu. Rahlo se vidijo uhani na desni strani. Pogled je pa usmerjen, kot da gleda fotografa, nižje od srca. Na prvi pogled deluje kot slika otroka. Ja, verjetno je otrok, saj se vidi iskren nasmeh, je punčka z dolgimi lasmi, temnimi, tudi ona ima še glavo na vratu. In temne oči.